Státy se vzájemně osočují z napadání různých internetových serverů nebo ovlivňování voleb. Někteří odborníci mluví o takzvané studené kybernetické válce. To, že kybernetických útoků neustále přibývá a s největší pravděpodobností dále bude, to je realita.

Pravidla je třeba nastavit vyváženě, aby nedocházelo k porušování základních práv občanů, jako je svoboda slova.